Premierul, pe de altă parte, încearcă atragerea în coaliția statului de drept a unor grupări seculare ori a unor candidați independenți. Nu trebuie uitat însă că, după aceste alegeri legislative și prezidențiale, guvernul va trebui să organizeze referendumul privind Kirkuk. Este foarte posibil ca situația de securitate din Irak să se deterioreze în cazul contestării acestora de unele grupări irakiene sau în cazul unor conflicte interne. Principalele probleme cu care se confruntă autoritățile de la Bagdad sunt amânarea referendumului privind acordul SOFA încheiat cu SUA și a definitivării legii hidrocarburilor, scăderea prețului petrolului, numărul mare al execuțiilor

Deteriorarea în general a situației drepturilor omului provoacă deplina îngrijorare a UE. Și, nu în ultimul rând, creșterea nivelului corupției și vreau să vă dau un exemplu în acest sens arestarea fostului ministru al comerțului irakian. În relațiile cu Irak, România vizează trecerea de la contribuția în domeniul securității militare la implicarea în domeniul securității civile. Țara mea a demonstrat că își respectă angajamentele față de parteneri, menținându și prezența militară în Irak până la îndeplinirea misiunii.